farmflutninga á landi númer níutíu og sjö tvö þúsund og eitt viðræður hafa staðið yfir við landshlutasamtök sveitarfélaga um gerð samnings um að þau skipuleggi almenningssamgöngur í sínum landshluta og taki við verkefnum og fái til þess styrki sem áður runnu til sérleyfisaksturs í umsjón vegagerðarinnar markmiðið er að nýta þessa fjármuni betur um leið og stutt er betur við almenningssamgöngur á landsbyggðinni nokkur ákvæði núgildandi laga komu í veg fyrir að þessi tilhögun nái markmiðum sínum um aukna hagkvæmni og skilvirkni almenningssamgangna því er mikilvægt að gera þær lagabreytingar sem hér eru lagðar til sem allra fyrst svo unnt verði að ljúka samningsgerð með tilheyrandi úrbótum á almenningssamgöngum milli sveitarfélaga breytingarnar eru eftirfarandi í fyrsta lagi er lagt til að tekin séu af tvímæli um að heimilt sé að veita landshlutasamtökum sveitarfélaga einkaleyfi til allra almenningssamgangna á sínu svæði hvort sem er innan svæðisins eða vafi þykir leika á að slíkt sé heimilt miðað við núverandi orðalag laganna í öðru lagi er tekið sérstaklega fram að einkaleyfishafi geti eins og sérleyfishafi notað bifreiðar sem gerðar eru fyrir átta farþega og færri

ljósi þess að einkaleyfi og sérleyfi hafa sama tilgang það er að tryggja einkarétt til reglubundinna fólksflutninga þykir rétt að taka af öll tvímæli um að sömu reglur gildi um þessi leyfi ég legg til að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar samgöngunefndar að lokinni umræðu hér í dag